En esta ocasión no lo puedo hacer, porque los dos coponentes de mi Grupo no se han puesto todavía de acuerdo. Pero, sin embargo, señor presidente, creo que de lo que se trata aquí es de tener una política exterior que sea más coherente, más visible y más eficaz. Y a ese propósito tienen que servir las importantes cantidades que este instrumento financiero prevé. Creo que nos equivocaríamos de debate si tuviéramos que discutir si estamos ante un instrumento unitario o un instrumento diferenciado. Yo creo que lo importante, señor presidente, es que la Unión Europea pese en la escena internacional con arreglo a su peso económico, comercial, financiero e industrial que la Unión Europea tenga una política coherente que pueda adaptarse a los retos cambiantes y que, como decía la señora Schaake —que ha dejado el hemiciclo—, podamos preservar y mantener las prerrogativas del Parlamento Europeo.